La conférence nationale proposée par le gouvernement a été massivement rejetée par l'opposition et la société civile. En outre, les défections se multiplient au sein des cercles du pouvoir et l'état major de l'armée envoie des messages contradictoires, nous l'avons vu cet après midi également. La tournée internationale des autorités algériennes, pour tenter de rassurer leurs partenaires sur leur capacité à gérer cette crise, est une preuve supplémentaire

L'Algérie est dans l'impasse. Il s'agit d'un partenaire majeur de l'Union européenne, un garant de la stabilité régionale, stabilité qui pourrait être maintenue grâce au respect des droits et des libertés des Algériens par la mise en place d'un système de gouvernance transparent et inclusif.